Hvala lepa za besedo, podpredsednik. Spoštovane poslanke in poslanci. Pred nami je obravnava priporočila za krepitev, za okrepitev varnosti v Republiki Sloveniji, ki ga je pripravila Komisija Državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb. Pri tem je potrebno povedati, da ima v KNOVS-u večino članov opozicija, zato bi bilo presenečenje, da na seji KNOVS-a priporočilo ne bi bilo sprejeto. Nekatera priporočila so v gradivu, ki obravnava krepitev varnosti v Republiki Sloveniji, korektno povzeva, povzeta in z njimi soglašamo. Nikakor pa ne moremo soglašati s tem, da negativni demografski trendi Slovenijo dolgoročno ogrožajo. Po naši oceni je že izbira pojma ogrožati neustrezna. Pripravljavec namreč staranja prebivalstva in odstotek rojenega prebivalstva v Sloveniji povezuje s kadrovskimi problemi v vojski, policiji in drugih službah, ki skrbijo za nacionalno varnost. Po naši oceni se te službe s kadrovskimi problemi ne srečujejo izključno zaradi staranja prebivalstva, temveč nanje prav gotovo vpliva tudi sistem plač v javnem sektorju, kamor spada večina teh služb, saj onemogoča primerno nagrajevanje . Med priporočili KNOVS-a lahko soglašamo s tistim, ki navaja naj vlada zagotovi dodatna finančna sredstva in za obveščevalno-varnostni sistem vzpostavi model zaposlovanja, ki bo omogočal zaposlovanje strokovnjakov za vsa področja varnosti in poskrbi za učinkovito in sodobno tehnologijo, ki se v te namene uporablja. Po koalicijskem sporazumu sodelovanju za mandatno obdobje dva tisoč osemnajst-dva dvaindvajset so se koalicijski partnerji zavezali k ohranitvi Republike Slovenije kot varne države in primerni ureditvi sistemov nacionalne varnosti. S tem, da se bo izvedel skupni strateški pregled sistema nacionalne varnosti, ki bo zajemal vse podsisteme in bo podlaga za pripravo ter sprejem nove, modernejše in ustreznejše resolucije nacionalne varnosti Republike Slovenije. Iz mnenja vlade z dne štiriindvajsetega januarja dva devetnajst o predlogu Priporočila za krepitev varnosti v Republiki Sloveniji je razvidno, da KNOVS v skladu s Poslovnikom Državnega zbora in Zakona o parlamentarnem nadzoru nad obveščevalno-varnostnimi službami, ni pristojna, da državnemu zboru predlaga sprejetje predmetnega priporočila. Priporočil, priporočil v KNOVS-u namreč ne gre za nadzor dejavnosti obveščevalno-varnostnih služb, ampak gle za predlog splošnih priporočil, ki se nanaša na splošne ukrepe, predvsem na področju nacionalne varnosti. Vlada je opredelila pomanjkljivosti in težave, s katerimi se obveščevalni in varnostni organ, organi srečujejo pri zagotavljaju, zagotavljanju čim višje ravni varnosti v Republiki Sloveniji. Izpostavljene so bile pomanjkljivosti na področju strateško usmerjevalnih dokumentov pa tudi neustreznost, pomanjkljivost in odsotnost nekaterih drugih pravnih podlag, ki bi povečale učinkovitost obveščevalno- varnostnega sistema. Poslanci poslanske skupine Desus predloga priporočila za krepitev varnosti v Sloveniji ne bomo podprli. Hvala lepa . Hvala lepa. Žan Mahnič bo predstavil ...